Warum heute nochmal diese Debatte zur Finanzierung für KMU?

Ja, und wir haben auch die Kapitalmarktunion vor der Brust.

Darunter sind Unternehmen an diesen neuen Instrumenten leider kaum interessiert. Es zählt nach wie vor die klassische Kreditfinanzierung. Aber was macht die EZB, was macht die Kommission mit dem großen Rest eben der Mittelständler, die auf diese Kreditfinanzierung angewiesen sind?

AnaCredit ist ein Alptraum für jeden Mittelständler, für jede Volksbank, für jede Sparkasse.